Madame la Présidente, le rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme et la démocratie, tel que nous pouvons en discuter aujourd'hui, montre le chemin parcouru. Pour la première fois, nous n'avons pas un catalogue, nous avons enfin un rapport qui ressemble à quelque chose, en deux parties une thématique, comme nous l'avions souhaité, et une par pays. Nous avons effectivement enfin un document qui nous permet d'assurer un suivi réel des actions de l'Union européenne. Le Parlement européen ne doit pas seulement y être cité, il doit y être réellement entendu. Et là, nous avons encore du chemin à parcourir pour que les positions du Parlement européen soient réellement prises en compte, même si quelques progrès ont été réalisés. Je ne prendrai qu'un exemple, celui de la clause démocratie et droits de l'homme. Nombre d'entre nous sommes ici très attachés à la mise en œuvre de cette clause et demandons qu'elle conditionne la mise en œuvre de tout accord de l'Union européenne avec un pays tiers.

Cette clause n'a servi de base à aucune mesure restrictive à l'encontre d'un pays tiers en 2012 et on nous promet qu'à l'avenir, on tiendra compte des demandes du Parlement européen et de la société civile en faveur je cite d'une application plus cohérente et plus constante de cette clause.

Tant que l'Union européenne ne mettra pas des actes sur ses discours, tant que ses intérêts économiques ou diplomatiques seront supérieurs à ses valeurs, la crédibilité de l'Union européenne en ce domaine sera malmenée. J'oserais dire que l'Union européenne doit cesser de faire du relativisme culturel en préservant d'abord ses propres intérêts.

Un mot aussi sur la vision universelle, et surtout indivisible, des droits de l'homme, que nous devrions avoir au vu de la faible part accordée aux droits économiques et sociaux.

Lambridinis, parce que je crois que la coopération que nous avons entamée est un exemple en la matière, et je l'en remercie tout particulièrement.